Señor presidente, vicepresidenta Jourová, comisario Reynders, hoy mismo hemos podido escuchar aquí, en la sede del Parlamento Europeo, el testimonio dramático de jueces y magistrados polacos de carne y hueso, al borde de las lágrimas, denunciando los abusos, las intimidaciones y el acoso que padecen como consecuencia de su función jurisdiccional, que reclama independencia, tal y como consagra el Derecho europeo. En apenas dos años hemos visto una sucesión atropellada de, al menos, hasta tres iniciativas legislativas de la misma apisonadora mayoría en el Sejm en el Parlamento polaco. Insisto en que ninguna democracia es simplemente el gobierno de la mayoría y menos cuando esa mayoría se sustenta sobre un premio electoral de mayoría que no se corresponde con el pluralismo de la sociedad polaca.

Es el de mayor territorio y población de la gran ampliación de 2004. Su Constitución primera, de 1791, es incluso anterior a la primera Constitución francesa del periodo revolucionario y, sin embargo, la preocupación de este Parlamento Europeo con el estado de Derecho en Polonia está justificada y viene una y otra vez a nuestra discusión. Lo ha puesto de manifiesto el Tribunal de Justicia sentencias que ponen claramente de manifiesto que la Oficina Judicial y la Cámara Disciplinaria que sustituye al Tribunal Supremo son incompatibles con el artículo 19 y el 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que también es vinculante desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, también para Polonia.

Hay que decirles a los jueces y magistrados y a los abogados y jueces procedentes de toda Europa que se manifestaron este fin de semana, este domingo, en Polonia No están solos, no estáis solos. El Parlamento Europeo apoya la independencia de la justicia, los derechos fundamentales y la democracia. Y el Parlamento Europeo exige de la Comisión que vincule el acceso a los fondos europeos al cumplimiento estricto de las reglas del estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales.